Voorzitter, geachte commissaris, de twee grootste fracties van dit Huis, de EVP en de SD Fractie, hebben samen het initiatief genomen tot dit debat met u, met de Europese Commissie, over de toekomst van de aardappelzetmeelsector in Europa.

En dit terwijl de sector op termijn een belangrijke rol kan spelen in het verwezenlijken van onze eigen EU 2020 doelstelling. Zoals bekend, mijnheer de commissaris, zijn in het kader van de de betalingen aan deze sector deels gekoppeld en deels al ontkoppeld.

Laat ik duidelijk zijn dit is een proces waarvan ik een voorstander ben, maar in de huidige situatie vraagt dat wel om de juiste benadering.

Denk bijvoorbeeld aan plastic op basis van aardappelzetmeel in plaats van op basis van olie, of denk aan chemische elementen voor de industrie. Echter, door de financiële crisis is de voorbereiding op deze overgang en op het aanboren van die nieuwe markten in gevaar gekomen doordat helaas investeringen en innovatie noodgedwongen uitbleven.